Pan prezident Jamín postupuje proti občanské společnosti, vyhlásil výjimečný stav, který sice může skončit, každopádně samo vyhlášení výjimečného stavu ještě dále tu situaci eskalovalo. Myslím si, že Evropské unii by slušelo, aby více působila právě na té diplomatické úrovni k uklidnění situace. Možná, že toho není příliš, co bychom mohli udělat. Měli bychom také sdělit občanům, že to nebe zalité sluncem, kde tráví své dovolené, je zemí, která vyhlašuje výjimečný stav, která chce zavést trest smrti. Myslím, že tato sdělení by měla k našim občanům dolehnout velmi naléhavě, protože situace na Maledivách je velmi složitá a je také předmětem určitých velmocenských bojů mezi Čínou a Indií. Pokud si mám vybrat, na čí straně v této situaci jsem, tak jsem samozřejmě na straně maledivských občanů a, řekněme, prozápadní demokratické Indie.